Hvala, spoštovani. Današnji poroštveni zakon, ki daje, ki govori o dveh pomembnih nacionalnih projektih, ima, dva problema z mojega stališča: prvič je vsebina in drugič podatki, ki nam jih ministrstvo za infrastrukturo, dobavlja, oziroma da z njimi seznanja, prvič, kar se vsebin tiče, bi rad rekel, da vsa razmišljanja tako nas poslancev kot tudi stroke ali pa lokalnih skupnosti, državljanov, ki govorijo o cenejši, drugačni, racionalnejši prometno učinkovitejši varianti povezave na tretji razvojni osi od A ena do Velenja in potem do Slovenj Gradca, so preprosto in enostavno zavrnjena, tu se ministrstvo vkoplje in na dialog ne pristaja, oziroma če o tem diskutiraš, si, označen za demagoga, za to, da trosiš laži, da potvarjaš dejstva, in drugič, ko bi, ko govorim o, in to ni prav, izvršilna oblast mora obravnavati vse vsebinske predloge, pomisleke in kritike in jih vključevati sproti v projekte, za katere je odgovorna, in drugič, kar se tiče podatkov, ki nam jih dozirajo, ministrstvo za infrastrukturo, tri stvari bom izpostavil, kar sem že rekel zadnjič, pa sem bil z visokimi decibeli deležen odgovora spoštovane gospe ministrice, vsebinsko mi ni odgovarjala, prvič osemnajstega sedmega devetnajst so dali, v medije, informacijo, da minister za infrastrukturo potrdil investicijski program odsek hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, ki je vreden, šeststo štiriinsedemdeset cela sedem milijona, teh podatkov, strukture, tega mi nismo dobili, poslanci, drugič, osemnajstega osmega na komisiji za nadzor javnih financ je sama ministrica, lahko preberete v stenogramu, ocenila, da je trasa F šest vredna šesto šestnajst milijonov evrov, to je trasa F šest, je samo od A ena do Velenja, in tretjič, desetega desetega so nam na zahtevo komisije za nadzor javnih financ poslali specifikacije številk, ki jih je ministrica podala na komisiji za nadzor javnih financ, specifikacija teh številk je bila študija variant, narejena v letu dva tisoč osem, nič kaj se je vmes dogajalo, niti to, da se je zakon o urejanju prostora spremenil, da se je sprejela resolucija o razvoju, strategija in resolucija o razvoju prometa v do leta dva tisoč trideset v Sloveniji, ki določene stvari izpostavlja, skratka, da se novih koridorjev ne bo odprlo, da posodabljajmo obstoječe ceste in jih nadgrajujmo, to, kar je prej kolegica Violeta povedala, kako bi to zadevo mogli proti Koroški rešiti, vse to se daje na stran, in še nekaj je to zanimivo, ta, ko pogledamo, ko smo preštudirali še enkrat študijo variant, smo ugotovili da ta študija variant traso med A ena, in, Velenjem po F šest dela obravnava kot, kot dosti cenejšo kot tisto, ki gre od Šentruperta proti Velenju, in sicer za dvesto dvanajst milijonov, kljub temu da so v traso F šest, in tukaj mislim, da je tudi odgovor, zakaj je tako podražena, vključili, na ministrstvu mestno navezovalno cesto v Velenju s tremi predori proti industrijski coni Velenje. Naprej, mi, v dopisu, ki ga je desetega desetega oktobra ministrstvo zraven s temi študijami z leta dva tisoč osem dalo, je tudi napisalo ministrstvo za infrastrukturo, da trasi od a ena do Velenja sta sicer f dva dva in f šest različni, medtem ko od Velenja do, do, Slovenj Gradca potekata pa po isti varianti. Oprostite, to ni res, tukaj gre za grobo zavajanje javnosti in dajanje napačnih podatkov, od Velenja do Slovenj Gradca gresta vzhodna in zahodna trasa, zahodna, ki se od, od Šentrupert, Velenje, Slovenj Gradec nadaljuje in gre po Velunjskem grabnu, za katerega nas je pred kratkim, en občan opozoril, da je sprožil, upravni in, ustavni spor zaradi tega, ker v uredbi o državno prostorskem načrtu noter ni vsebovana ena, ena od parcel, na drugi strani je pa vzhodna varianta, ki teče, ki gre mimo Mislinje, ki gre čez hudo luknjo in se izogne Velenju in je tudi bistveno dražja, in v kolikor se bo zgradila, trasa, po, Velenje-Slovenj Gradec zahodna, bo praktično sedemdeset procentov prometa ostalo na stari cesti skozi skozi, Hudo luknjo in praktično efekt sploh ne bo dosežen, tisto, kar se je želelo, skratka, vladna izbira, izbrana trasa ni samo bistveno dražja, ampak ne rešuje tistega, kar obljublja, moram pa reči, da je za mene presenetljivo, da Koroški tako ni naklonjena Slovenska demokratska stranka, to zamolči in ne opazi, prosim, poglejte, nadalje bi še rekel pa, tole, ali je tale trditev v dopisu o enakem poteku, povezave namerno zavajanje strani ministrstva ali je pa posledica nepoznavanja, naj vsak sam presodi, ne mora pa biti pomota, ker se ta trditev in še katera druga, ki sem jih prej omenil, ponavljajo v govorih in nastopih tako ministrice kot, njenih, sodelavcev, vsekakor pa je trditev neskladna kot tudi prejšnje, ki sem jih, ki sem jih omenil z dokumenti, in zahteva in je zahteva za njeno razjasnitev upravičena. ker enako bi rekel še tule, da na petsto šestindevetdeset milijonov evrov ocenjena vrednost prvotne trase F dva od Šentruperta, do Slovenj Gradca po zahodni trasi, namreč ni verjetno, da bi bila enaka vrednosti kasneje optimizirane trase F dva dva, ki gre v pobočje gor v oljke in zaradi svoje zahtevnosti je njena, cena sigurno sigurno, bistveno višja, zato za današnje stanje in preverjanje in odločanje o tem zakonu, ki govori o financah, ki so potrebni za ta del tretje razvojne osi, je ključna sedanja ocena vrednosti, ne tista, ki v študiji variant bila navedena, v letu dva tisoč, dva tisoč osem, in moram reči, da za ta poroštveni zakon dobivamo med seboj neskladna pojasnila in podatke, opisoval zdajle kljub nekonsistentnosti informacij s strani izvršilne oblasti, vlade, je z informacij od njih razvidno, da, izvršilna oblast ignorira primerjavo očitno ob boljših, in za doseganje ciljev, in sprejema boljših variant za doseganje ciljev in sprejema predrage rešitvene odločitve, ki so v neskladju tudi s strateškimi dokumenti z veljavnimi predpisi, prej sem omenil strategijo in resolucijo o, prometu razvoja prometa do leta dva tisoč, trideset, zakon o urejanju prostora dve, in tako naprej, da zaključim, zato predlagam, da v državnem zboru sprejmemo sklep, da odložimo razpravo o z o tem zakonu za toliko časa, da se bomo imeli na podlagi predpisanih dokumentov možnost prepričati, da se izvršilna oblast odločila na podlagi prepričljivih in konsistentnih gradiv, in ko bo vlada prepričljivo utemeljila, da ni podlage za dvome v gradiva, ki nam jih dajo. Hvala lepa.